Zoals Collega Mulder al zei is het onacceptabel, ook voor de burgers in Europa, dat wij niet in staat zijn om de uitgaven van de Europese Unie te verantwoorden via de nationale beheersverklaringen.

Wij vinden dat innovatie ook binnen de klassieke begrotingen van landbouw en regionale uitgaven een veel grotere positie moet innemen.

Wij moeten meer flexibiliteit in die meerjarige begroting krijgen opdat wij kunnen inspelen op actuele ontwikkelingen in Europa.

Grote projecten kun je niet uitvoeren als het jaar voor jaar moet.

Om de jeugd in Europa hoop te bieden, om de sociale markteconomie te beschermen, om een duurzame economie te bewerkstelligen die ook de waarden van Europa de komende zeven jaar vooruithelpt.